Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik vlade, mene zanima, kako nameravate popraviti neustrezen položaj Slovencev v Avstriji, v, še posebej v deželah Koroška in, in deželi Štajerski. Mislim, da gre za konstitutivni narod. Slovenci smo konstitutivni narod v teh dveh deželah Avstrije in tega, te pozicije ne uživajo. Naj najprej malo pojasnim. Status dežel kneževin in vojvodstev je določil že vestfalski mir tisoč šeststo oseminštiridesetega leta in ta mir, to je bilo kot, imenovano premirje iz Münstra in Osnabrücka. Ta mir je prisilil cesarja k upoštevanju državnega zbora in cesar ni mogel več izdajati svojih odredb, ne da bi se, ne da bi se zagotovil, podpore v, deželnih pri deželnih knezih in v deželah. Potem je enajstega avgusta tisoč osemsto štiri je cesar Franc Drugi izdal dekret oziroma cesarski patent, ki potrjuje tudi tema dvema slovenskima deželama, Krajnski, mislim Koroški in Štajerski, status države in, ravno tako kot tudi drugima dvema obema slovenskima narodoma. Ta patent je bil napisan v treh jezikih, v nemščini, v slovenščini in v italijanščini. In, tam noter točno piše, kaj smo bili in kaj smo. Zato je status, ki ga z danes imajo Slovenci v Avstriji, popolnoma neustrezen. In sprašujem: "Kdaj boste pri zvezni vladi na Dunaju odprli to vprašanje, da se v deželi Koroški in v deželi Štajerski zavede slovenski narod kot konstitutivni narod in na ta način se pridobijo tiste pravice, ki jih konstitutivni narod tudi mora imeti. Na ta način se lahko izognemo vsem tistim šikaniranjem slovenske populacije na oni strani meje in se vzpostavi pravo stanje, pravilno stanje, kot bi moralo biti narejeno že po prvi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni in zdaj najkasneje v samostojni Sloveniji danes. Mislim, da utemeljitev je jasna in, mislim, da bi morali preko naše gospe veleposlanice v Republiki Avstriji, magistre Ksenije Škrilec, to zadevo odpreti. Mislim, da je sedanja avstrijska vlada, bi bila pripravljena, da se to naredi. Poleg tega pa bi lahko to zadevo odprli tudi preko, ustanov Evropske unije.